Señor Presidente, espero que esta reforma de la Política Pesquera Común sirva para hacer más sostenible esta actividad y mejorar la objetividad y la transparencia de las decisiones que se adoptan. A ello contribuirán la regionalización, la obligación de compartir datos científicos homogéneos, de manera sistemática, sobre la situación de las especies en la mar y la verdadera capacidad de las flotas. Además, se mejora la participación de los consejos regionales de pesca. La política sobre los descartes es más realista que en la propuesta original y también ha mejorado el enfoque de la dimensión exterior y los acuerdos con los países terceros, en cuyas negociaciones creo necesaria más implicación del sector. Finalmente, me parece de sumo interés que los fondos pesqueros vayan a tener un impacto más positivo sobre el desarrollo y el empleo en las zonas costeras y en el sector, y que primen la sostenibilidad. Eso beneficiará a la pesca artesanal y a pequeña escala, que necesita aún una definición más ajustada a la diversidad que la caracteriza y una regulación sobre el etiquetado que hable del origen del pescado y valorice su actividad.